Tant mieux si c'est la réalité, mais vous venez aussi de confirmer que cette loi criminalisait les personnes précédemment. Donc, vous confirmez tout de même, Monsieur.